virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um opinber fjármál málið var fyrst lagt fyrir alþingi á vorþingi tvö þúsund og fjórtán fyrst og fremst til kynningar í það skiptið en svo kom það á nýjan leik fram á haustþinginu tvö þúsund og fjórtán og fékk góða efnislega meðferð í

þessu lagt fram í þriðja sinn enda hlaut það ekki endanlega afgreiðslu á síðasta þingi frumvarpið felur í sér heildarlöggjöf um fjármál ríkisins

þar sem áhersla er lögð á langtímastefnumörkun opinberra fjármála og aukinn aga við framkvæmd fjárlaga frumvarpinu má skipta í fjóra meginþætti í fyrsta lagi felur það í sér skilgreint og formlegt ferli um langtímastefnumörkun og samhæfingu í fjármálum ríkis og sveitarfélaga í öðru lagi er í frumvarpinu mælt fyrir um vandaðan undirbúning frumvarps til fjárlaga og breytta framsetningu þess til að styrkja fjárlagaferlið og tryggja yfirsýn í þriðja lagi er í frumvarpinu lagt til að eftirlit með framkvæmd fjárlaga verði styrkt til að draga úr frávikum og í fjórða lagi felur frumvarpið í sér breytingar á reikningsskilum ríkisins og upplýsingagjöf um opinber fjármál allt þetta til að tryggja gagnsæi eins og ég hef greint frá við fyrri framlagningu frumvarpsins eru ýmsar ástæður fyrir því að tímabært var að endurskoða lög um fjárreiður ríkisins sem tóku gildi árið nítján hundruð níutíu og átta þannig er ljóst að efla þarf lagalega umgjörð um stefnumörkun í fjármálum hins opinbera og leggja meiri áherslu en áður á forgangsröðun útgjalda til lengri tíma að sama skapi er mikilvægt að auka samhæfingu milli ríkis og sveitarfélaga við gerð áætlana um umfang starfsemi sinnar framkvæmdir og afkomu

og er í frumvarpinu lagt til grundvallar að þingið komi frekar að stefnumörkun á því sviði við undirbúning frumvarpsins var horft til þeirra áherslna sem einkennt hafa breytingar á löggjöf annarra ríkja um opinber fjármál meðal annars á norðurlöndum gerð varð grein fyrir meginatriðum frumvarpsins þegar ég mælti fyrir málinu á síðasta ári en þó er rétt að fjalla stuttlega um helstu áherslur þess stefnumörkun um opinber fjármál mun framvegis ná til ríkis og sveitarfélaga líkt og hér hefur komið fram og þeirra stofnana og fyrirtækja sem eru að hálfu eða meiri hluta í eigu þeirra lögð er áhersla á formlegri stefnumörkun eins og ég hef komið allnokkuð inn á og horft til lengri tíma en áður hefur tíðkast annars vegar skal hver ríkisstjórn leggja fram á alþingi fjármálastefnu í upphafi kjörtímabils í fjármálastefnu skal setja fram meginmarkmið næstu fimm ára um umfang og þróun opinberra fjármála þar með talið um afkomu og efnahag ríkis og sveitarfélaga auk þess sem greint skal á almennan hátt frá því hvernig grunngildum um sjálfbærni og stöðugleika verði náð hins vegar er gert ráð fyrir að ríkisstjórn leggi fram fyrir fyrsta apríl ár hvert fjármálaáætlun þar sem sett eru fram ítarleg markmið um þróun opinberra fjármála fyrir bæði ríki og sveitarfélög til fimm ára og gerð grein fyrir tekjuöflun og skiptingu útgjalda milli málefnasviða fjármálaáætlun felur því í sér nánari útfærslu á markmiðum fjármálastefnu og greinir frá lykilforsendum fyrir gerð frumvarps til fjárlaga sem lagt er fram að hausti

fjármálastefnunnar og síðan fjármálaáætlunarinnar við því að búast að fjármálastefnan verði tiltölulega knöpp

og að fjármálaáætlunin verði þó nokkuð mikið ítarlegri þar sem þó er horft til þeirra meginmarkmiða sem ríkisstjórn hefur kynnt í fjármálastefnu sinni í upphafi kjörtímabils með framlagningu fjármálaáætlunar er þátttaka þingsins orðin allt önnur og meiri en áður við mótun markmiða um fjármál hins opinbera sem svo skal taka mið af við gerð fjárlaga fyrir komandi ár ítarleg ákvæði og skilyrði gilda um efni fjármálaáætlunar en áætlunin skal meðal annars vera í samræmi við tilgreindar fjármálareglur og ég ætla hér að fara stuttlega yfir þær í fyrsta lagi skal heildarafkoma hins opinbera yfir fimm ára tímabil ávallt vera jákvæð og árlegur halli ávallt undir tuttugu og fimm prósent af landsframleiðslu í öðru lagi skulu heildarskuldir að frátöldum lífeyrisskuldbindingum og viðskiptaskuldum og að frádregnum sjóðum og bankainnstæðum vera lægri en sem nemur þrjátíu prósent af vergri landsframleiðslu í þriðja lagi skal stuðla markvisst að niðurgreiðslu skulda þannig er gert ráð fyrir að ef skuldahlutfall hins opinbera er hærra en þrjátíu prósent samkvæmt þeirri reglu sem ég var að rekja skuli sá hluti sem umfram er lækka að meðaltali á hverju þriggja ára tímabili um að minnsta kosti fimm prósent á hverju ári þar er átt við fimm prósent af því sem umfram er þessar fjármálareglur frumvarpsins setja ákvörðunum um umfang og þróun starfsemi hins opinbera skorður flest ríki innan o e c d hafa á undanförnum árum tekið upp fjármálareglur af einhverjum toga og eru áhrif þess almennt talin mjög jákvæð til viðbótar við þær fjármálareglur sem hér eru settar fram var fjallað um það við gerð frumvarpsins hvort bæta ætti við reglu sem takmarki útgjaldavöxt slík regla getur verið góðra gjalda verð niðurstaðan varð þó sú að bæta ekki slíkri reglu við með formlegum hætti í því sambandi er þó mikilvægt að hafa í huga að með framlagningu fjármálaáætlunar sem meðal annars skal byggja á markmiðum um stöðugleika er hugað með afgerandi hætti að sjálfbærni fjármála hins opinbera og eðlilegum varúðarsjónarmiðum þá vil ég geta þess að frumvarpið gerir ráð fyrir að komið verði á fót fjármálaráði skal það meta hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun fylgi grunngildum frumvarpsins og öðrum tölulegum skilyrðum þess þar með talið fjármálareglum með því verður löggjafar og framkvæmdarvaldi veitt faglegt aðhald og stuðlað að auknum trúverðugleika opinberrar fjármálastjórnar örfá orð nánar um fjármálareglurnar að gefnu tilefni þar sem ég hef aðeins tekið eftir því að menn hafa í skrifum og sums staðar í ræðum minnst á það hversu strangar reglurnar geti verið við vissar aðstæður vil ég vekja athygli á því að frumvarpið gerir ráð fyrir því að við sérstakar aðstæður við efnahagsleg áföll sé hægt að taka sérstaka ákvörðun í þinginu um að víkja tímabundið frá þessum reglum reglurnar eru þó ekki strangari en svo að miðað við umfang ríkisrekstrarins í dag væri til dæmis hægt að uppfylla skilyrði reglnanna þrátt fyrir að hallarekstur ríkissjóðs væri upp á allt að fimmtíu og fimm milljarða en það væri ekki hægt að halda þeim hallarekstri áfram á hverju ári menn mundu þurfa að vinna sig í átt til góðs afgangs

en þetta gefur samt ákveðna mynd af því hversu mikil sveigja er í reglunum þrátt fyrir allt síðan er á hitt að líta að samkvæmt

getur eins og ég var að nefna hér rétt í þessu við sérstakar aðstæður þegar efnahagsáföll verða er hægt að leggja fyrir þingið tillögu um að menn víki frá

það eigi að verðskulda sérstaka umræðu að ráðherrann sem ber ábyrgð á fjárlagafrumvarpinu og þessari langtímaáætlanagerð eigi ekki að geta tilkynnt um það að menn ætli sér tímabundið

agann og aðhaldið með því að menn haldi sig innan þess ramma sem lögin eru í þessu efni að boða en þetta veitir á hinn bóginn ákveðinn sveigjanleika og tekur tillit til þess að við sérstakar aðstæður kunna hinar almennu reglur að þykja vera fullstrangar það verður þó alltaf matsatriði á hverjum tíma

frumvarpsins felst í breyttri framsetningu fjárlagafrumvarpsins tilgangurinn er að gera alþingi betur kleift að greina áherslur og forgangsröðun frumvarpsins framsetningu fjárlaga er breytt á þann veg að útgjöldum verður skipt milli um þrjátíu og fimm málefnasviða og um hundrað málaflokka þó að útgjöld verði einnig eftir sem áður skilgreind á grundvelli verkaskiptingar framkvæmdarvaldsins það er eftir ráðuneytum það verður sem sagt hægt að lesa frumvarpið hvort sem er eftir þessum þrjátíu og fimm málefnasviðum og

eða að skoða hvernig þetta mundi þá raðast niður eftir ráðuneytum þá er í frumvarpinu lögð áhersla á vandaða stefnumótun fyrir málefnasvið og málaflokka sem hlutaðeigandi fagráðherra ber ábyrgð á og kynnt skal með framlagningu fjármálaáætlunar í stefnu ráðherra skal lýsa áherslum og markmiðum þar með talið gæða og þjónustumarkmiðum um þróun á þeirri starfsemi sem fellur undir málefnasvið hans og hvernig markmiðum verði náð með tilliti til fjármuna og tímasetningar stefnumótunin er því grunnur ráðstöfunar fjárheimilda til málefnasviða og málaflokka eins og hún mun birtast í fjárlögum það er ljóst að með kröfum um bætta stefnumótun fyrir málefnasvið eru lagðar töluvert auknar byrðar á ráðuneytin þetta mun kalla á meiri langtímahugsun ekki einungis í fjármálaráðuneytinu og í meðförum málsins á þingi heldur í öllum ráðuneytum stjórnarráðsins eins og menn munu sjá í umsögn skrifstofu opinberra fjármála í fjármálaráðuneytinu mun þessi liður leiða til nokkurs kostnaðarauka við innleiðingu frumvarpsins það mun þurfa að styrkja stjórnsýsluna til þess að rísa undir þessum auknu kröfum ég tel að þeim fjármunum verði vel varið til að tryggja vandaðri stefnumótun í öllum ráðuneytum ef vel tekst til tel ég að það muni hafa töluvert mikil jákvæð áhrif á alla umræðu um fjárlögin hverju sinni um fjárlagafrumvarpið og dýpka umræðu um stefnumótun einstakra ráðuneyta og eftir atvikum ríkisstjórnar hverju sinni ég vil líka nefna í þessu sambandi að það verður ekki hægt að búast við því að á fyrsta ári verðum við með fullskapað og fullmótað kerfi fyrir þessa stefnumótun það mun taka einhvern tíma að byggja upp þekkingu reynslu getu til þess að sinna þessu hlutverki en meginatriðið er þó það að ég tel það rétt skref fyrir okkur að stíga nú að kalla eftir því að ráðuneytin skili af sér slíkri langtímastefnumótun hvert fyrir sig þá vil ég nefna að skyldur ráðherra gagnvart stofnunum eru betur skilgreindar en hingað til samkvæmt lögum og ábyrgðarskilin eru skýrari stefnumótun stofnana verður þannig að falla að markmiðum fyrir málefnasvið og eftirlit ráðherra með að svo sé er hluti af frumvarpinu þá felast í frumvarpinu skýrari ákvæði en áður um framkvæmd fjárlaga meðal annars það nýmæli að ráðherra ber að svara forstöðumönnum innan fimmtán daga um afstöðu sína til fyrirhugaðra viðbragða forstöðumanns það sem ég vildi kannski hafa sagt hér er að honum ber að svara forstöðumönnum um afstöðu sína til

eða fyrirhugaðra viðbragða forstöðumanns við þeirri stöðu sem upp er komin til að mynda vegna þess að fjárveitingar hafa reynst of knappar í

þarna er um að ræða mál sem á ákveðinn hátt er dæmigert umræðuefni hér í þingsal

eru af skornum skammti til að sinna lögbundinni þjónustu hvernig á að bregðast við þegar álag á einstakar stofnanir reynist vera meira en menn sáu fyrir við fjárlagagerðina þegar slíkar aðstæður skapast

hvernig samskiptin eiga að vera á milli viðkomandi fagráðuneytis og

þessir aðilar þeir sem ábyrgðina bera hafi úr einhverjum tækjum að spila til að bregðast við ég tel að þetta sé mjög mikilvægt framfaraskref og vonast til þess að menn sjái það í því og skoði og virði þetta nýmæli í því ljósi að hér er ekki verið að færa ábyrgð frá forstöðumönnum til ráðuneytanna heldur miklu frekar að skerpa á ábyrgð ráðuneytanna til þess að veita skýr svör innan tilskilins frests menn fá ekki takmarkalausan tíma til að bregðast við ástandi sem forstöðumenn stofnana eru að vekja athygli á að þurfi athygli að þessu leytinu til er þetta mjög til þess fallið að styrkja forstöðumenn stofnana í því að ná þeim markmiðum sem þeim eru sett

frumvarpinu er sem sagt að finna nýmæli er snýr að ársskýrslu um starfsemi fyrra árs sem hverjum ráðherra verður gert að birta þar skal gera ítarlega grein fyrir niðurstöðu útgjalda innan málefnasviða og málaflokka hans og ávinningi af ráðstöfun fjárveitinga hér er sömuleiðis dæmi um auknar skyldur sem lagðar eru á ráðuneytin til þess að birta eins konar uppgjör um þau mál sem undir ráðuneytin heyra þetta ætti að vera mjög til framfara í samskiptum þingsins og framkvæmdarvaldsins með hliðsjón af breyttri framsetningu fjárlaga vil ég jafnframt taka fram að fjárveitingar til ríkisaðila og til verkefna verða sýndar í sérstöku fylgiriti sem birt er með fjárlögunum en umræður um fjárveitingar til einstakra stofnana og viðfangsefna hafa oft reynst tímafrekar í þinglegri meðferð sú breyting að tiltaka fjárveitingar til ríkisaðila í sérstöku fylgiriti er liður í því að gera umræðu um fjárlögin heildstæðari og meira stefnumarkandi um ríkisfjármálin í stað þess að hún snúist um of um einstakar fjárráðstafanir þetta felur ekki í sér að tekið sé með nokkru móti frá þinginu að hafa skoðanir á fjárveitingum til einstakra ríkisaðila þær munu einmitt liggja frammi í fylgiritinu til umræðu miklu skiptir að vel takist til og að góð almenn sátt verði um þessa breytingu á framsetningu fjárheimilda og fjárveitinga þingið getur breytt fjárlagafrumvarpinu sjálfu og hækkað til dæmis fjárheimildir til málefnasviða eða málaflokka með þeirri skýringu að ekki þyki nægilega mikið fé veitt til starfsemi einstakra ríkisaðila með tilvísun í fylgiritið slík breyting mundi í framhaldinu leiða til þess að fylgiritið yrði uppfært af þessari ástæðu

mála hvað vill þingið hvað vilja þingmenn að sé í forgrunni hér er lagt upp með það að það séu stefnumarkandi mál stóra myndin þó að hún sé brotin niður á einstaka málaflokka sem eigi helst að koma til umræðu eins og ég nefndi er kannski reynslan að segja okkur að það fari oft og tíðum forgörðum og einstaka liðir allt niður í nokkur hundruð þúsund króna liði fái óeðlilega mikinn tíma í umræðunni og mikla athygli umfram þessa stóru mynd þó að frumvarpið vísi eitthvað veginn marki brautina fyrir þessa umræðu með þessari breyttu framsetningu þá er ekkert tekið af þinginu og þessi breytta framsetning mun á endanum ekki ráða úrslitum það er

áherslunum í umræðunni hér í þinginu þar getur enginn einn hvorki sá sem hér stendur né nokkur annar sagt öðrum fyrir verkum þetta er hins vegar meira í anda þess sem þekkist annars staðar og menn eru hér með þessari breytingu að reyna að draga annars vegar lærdóm af því hvernig framsetning þessara mála er á öðrum þjóðþingum og eins og ég hef hér verið að nefna kannski að reyna aðeins að ýta undir breyttar áherslur í umræðunni á alþingi tíminn leiðir svo í ljós hvernig þingið og þingmenn hér vilja hafa þau mál samhliða þessu er rétt að nefna að þinginu eru um leið færð betri verkfæri til að fylgjast með því hvernig fjárlagaframkvæmdin gengur eftir og það er líka mikilvægt að hafa í huga að þingið mun einnig þurfa að standa við eigin áætlanir eigin ramma sem það setur fjárlagagerðinni með fjármálaáætlun að vori það er tengingin við umræðuna að vori til það verður vonandi til ákveðinnar einföldunar fyrir þá umræðu um frumvarp til fjárlaga sem fer fram að hausti að þingið hafi þá þegar tekið svo dæmi sé tekið heildarafkomumarkmiðið til umfjöllunar og afgreiðslu miklu skiptir að það verði þá ekki ný sjónarmið sem ráði för í umræðunni innan sama árs það er á endanum í höndum þingsins sjálfs að gæta þess að sú ákvörðun breytist ekki í grundvallaratriðum að sjálfsögðu er þess að vænta að einhverjar breytingar geti orðið frá því sem rætt er í þessu efni frá vori og fram á haustið en alls ekki í neinum veigamiklum atriðum eða grundvallaratriðum

geti ýmsar ytri forsendur breyst sem kann að hafa áhrif á heildarmyndina en það er allt önnur saga virðulegur forseti vinna við þetta frumvarp hófst á síðasta kjörtímabili og ég hef fundið að það er ágæt samstaða þvert á flokka um að gera þær breytingar á umhverfi fjármála hins opinbera sem frumvarpið boðar það er ekki við því að búast að allir séu sammála um öll atriði en um meginatriðin finnst mér að hafi verið ágætissátt verði frumvarpið samþykkt á alþingi á yfirstandandi ári er gert ráð fyrir að það taki gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sextán innleiðing frumvarpsins mun þó taka sinn tíma og því er gert ráð fyrir að helstu efnisþættir taki gildi í áföngum frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sextán svo og frumvörp til fjáraukalaga og lokafjárlaga til og með árinu tvö þúsund og sextán

yrði samkvæmt þessu fyrst lögð fram á næsta ári fyrir fyrsta apríl tvö þúsund og sextán og skal gilda fyrir tímabilið tvö þúsund og sautján til tvö þúsund tuttugu og eitt af þessu leiðir að frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sautján mun byggja á ákvæðum frumvarpsins í þessu samhengi er vert að taka fram að innan stjórnarráðsins hefur verið hafist handa við að undirbúa gildistöku frumvarpsins þannig hefur verkefnisstjórn um innleiðingu frumvarpsins unnið að verkáætlun þar að lútandi og fjölmargir vinnuhópar verið settir á stofn til að marka farveg innleiðingarinnar eins vel og kostur er þetta hefur verið gert þrátt fyrir að málið hafi ekki fengið endanlega afgreiðslu hér en með hliðsjón af því að það virðist hafa verið nokkuð breið samstaða um málið og

verður að vera í stakk búið til þess að taka við málinu í samræmi við gildistökuákvæðin eins og ég hef hér verið að lýsa að lokum virðulegur forseti tel ég einfaldlega að með þessu máli verði stigið mikið framfaraskref þau viðfangsefni sem frumvarpinu er sérstaklega beint að eru alkunn þingmönnum núverandi löggjöf hefur reynst vel og var á vissan hátt tímamótalöggjöf á þeim tíma sem þau lög voru sett en nú gefst tækifærið til að stíga næstu skref og tryggja að við náum enn betri árangri í þessum efnum á komandi árum að svo mæltu frú forseti legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu að lokinni þessari og til fjárlaganefndar til að fjalla um málið